Jak Europa może w tych warunkach konkurować? Nie tylko uważam, że Unia Europejska musi być zniszczona, ale uważam, że ci, którzy tak propagują tę walkę z globalnym ociepleniem, którzy niszczą energetykę europejską, powinni, po wyzwoleniu Europy spod okupacji Unii, stanąć przed sądem, zostać właściwie skazani za to, co zrobili z tym niegdyś przodującym